Sveikinu pranešėją parengus tikrai gerą pranešimą, kuriame pabrėžiamos darbo inspekcijų Europos Sąjungoje patiriamos problemos ir pateikiamos politinės rekomendacijos, kaip pažaboti nedeklaruojamą darbą ir padėti inspekcijoms veiksmingiau dirbti. Visiškai sutinku, jog nacionalinės darbo inspekcijos ir kitos atitinkamos institucijos turėtų parengti kovos su nedeklaruojamu darbu veiksmų planus, nes tik taip galėsime užtikrinti socialinę darbuotojų apsaugą. Nedeklaruojamas šešėlinis darbas iškraipo konkurenciją, sukelia socialinio dempingo grėsmę, ir galiausiai dėl to labiausiai nukenčia darbuotojai, ypač savarankiškai dirbantys, namų ūkio darbuotojai. Taigi valstybės narės turėtų daug aktyviau kovoti su mažų garantijų darbu bei su fiktyviu darbu ne visą darbo laiką. Taip pat manau, jog valstybės narės turėtų pagerinti įvairių institucijų darbo inspekcijų, mokesčių inspekcijų, savivaldybių ir socialinės apsaugos bei socialinio draudimo tarnybų administracinį bendradarbiavimą nacionaliniu ir Europos Sąjungos lygiu, nes tai padėtų įgyvendinti ES darbo teisės nuostatas, mažinti nedeklaruojamą darbą ir veiksmingiau spręsti problemas, kylančias dėl skirtingo įvairių valstybių narių darbo rinkos reglamentavimo.